We hebben daar veel tijd verloren. Ik wil vermijden dat wij nu in het Parlement veel tijd verliezen aan de discussie rond de correlatietabellen. Dit is op zich een belangrijke discussie, maar ik denk niet dat we dit moeten koppelen aan dit dossier. Bijgevolg zal mijn fractie zonder reserve het compromispakket steunen en het amendement met betrekking tot die tabellen verwerpen,